Herr Präsident! Ich möchte den Kollegen Recht geben, und wir haben ein großes Interesse an dieser Diskussion. Es gibt einen Punkt, den ich hinzufügen möchte Es ist eine Situation, in der die Europäische Union klar mit einer Stimme sprechen muss. Und dieses Haus sollte dazu auffordern, dass es nicht nur eine Frage eines einzelnen Mitgliedstaates ist, wie wir reagieren gegen ein Land, das offenkundig morden lässt, sondern dass die Europäische Union insgesamt in einer solchen Situation international auftritt. Das ist meiner Fraktion ganz besonders wichtig.